Francuskie socjalistyczne władze podjęły działania w celu wprowadzenia drastycznej cenzury wobec wypowiedzi w obronie życia dzieci nienarodzonych. Władze Unii Europejskiej tak gorliwe w tropieniu realnych lub urojonych zagrożeń praw człowieka przyjęły to z milczącą aprobatą. W efekcie pierwszy a i tak skrajny projekt przygotowany w Zgromadzeniu Narodowym został jeszcze zradykalizowany w Senacie. Te represyjne działania wobec Francuzów broniących najpierwszego z praw ludzkich prawa do życia najsłabszych stanowią ponure świadectwo totalitarnego dryfu współczesnej Europy, a milcząca aprobata, o której przerwanie apelowałem do przewodniczącego Timmermansa, kompromituje obecne władze Unii Europejskiej.